Herr Präsident! Bei der Steuergerechtigkeit ist es nicht fünf Minuten vor zwölf, sondern es ist fünf Minuten nach zwölf. Die Kommission Herr Kommissar Moscovici, Sie haben Ihre Aufgabe gemacht, wir im Europäischen Parlament haben das gemacht. Jetzt liegt es an den geschätzten Finanzministern, überall da draußen in Europa, zu handeln. Bitte tun Sie das! Nehmen Sie das mit auf den Weg Unvorstellbare 825 Milliarden Euro sind es, die uns durch Steuerbetrug, durch Steuerhinterziehung pro Jahr verlorengehen. Was könnten wir mit diesem Geld nicht alles machen! Vierzigmal die Europäische Jugendgarantie beispielsweise finanzieren, also vierzigmal arbeitslosen Jugendlichen in Europa aus der Misere helfen. Für Österreich, was bedeutet das für mein Heimatland? Knapp 13 Milliarden Euro! Was können wir damit tun? Das ist fast die Hälfte der Ausgaben für das Gesundheitssystem. Also unvorstellbare Dinge, die die Menschen auch in Europa brauchen. Und daher muss die Einstimmigkeit weg. Geschätzte Finanzminister, handeln Sie!